virðulegi forseti hér er rætt af djúpri alvöru um alvarlegt mál sem sagt það að aðskotahlutur skuli hafa fundist í húsakynnum alþingis fyrir mitt leyti er ég afskaplega feginn því að þessi aðskotahlutur skuli hafa verið tölva en ekki eitthvað annað ég held að það sé dæmigert fyrir þá leyndarhyggju sem hér ríkir að forseti þingsins skuli hafa ákveðið að þetta væri svo mikið leyndarmál að það mætti engum segja frá því nema forsætisráðherra lýðveldisins strax í upphafi ég held að við ættum að slaka aðeins á í sambandi við þessar leyndarkröfur okkar því að þó að ugglaust séu einhver gögn í tölvum þings og þingmanna held ég að það yrði ekki héraðsbrestur að því til dæmis þó að þau gögn sem eru í minni tölvu lækju út ég þekki engin þau leyndarmál sem ógna öryggi ríkisins öryggi þingsins er mikið alvörumál og það ber að efla ég held að það væri hyggilegt að sérstök þingnefnd kannaði málavöxtu þessa máls

og lögreglurannsókn og færi yfir stöðuna án þess að komast að þeirri niðurstöðu að við þyrftum að setja hér upp margfaldar gaddavírsgirðingar kringum byggingar